Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, oui, il y a urgence, le chaos est là, nous sommes en guerre contre Da'ech. Urgence à agir, oui, mais urgence à réfléchir comme l'a indiqué mon collègue Vincent Peillon à une stratégie européenne pour le Proche et le Moyen Orient. Urgence, oui, pour soutenir l'alliance internationale qui s'est créée. Il faut aussi saluer l'initiative prise par le président de la République française, François Hollande, d'organiser une conférence sur la sécurité en Iraq lundi dernier à Paris. Le danger est immense, la menace est mortelle, la création d'un Djihadistan au sud de l'Europe est en marche si nous n'y prenons pas garde. Nous le savons, il y a en Égypte, en Libye, en Syrie des groupes terroristes qui ont déjà prêté allégeance à Da'ech. Eh bien, unissons nous, travaillons à l'unisson pour combattre ces terroristes et faire en sorte que cette guerre soit implacable.